Na první pohled to může vypadat, že téma včelařství je téma, které je okrajové. V žádném případě to tak není. Už to tady moji kolegové říkali, ten dopad tohoto sektoru do celé zemědělské politiky je mimořádně významný nejen podílem a tím, že zaměstnává naše spoluobčany, ale právě tím, že opylování je klíčová věc, kterou právě včely zajišťují. Je dobře, že ta zpráva popisuje aktuální problémy od řekněme nemocí včelstev, které vedou k destrukci včelstev, až po problémy spojené s jednotným trhem. Otázka pašování produktů, které se nazývají medem a medem nejsou, do Evropy je myslím problém, který právě má řešit EU.

Mě velmi překvapila informace, že med je